Señora presidenta, el profundo impacto que tiene la manera en que están reguladas las profesiones en la economía de la Unión Europea no es razón suficiente para que los Estados miembros pierdan el control de lo que es una competencia exclusiva de cada uno de ellos. Este debate no es nuevo, y merece la pena volver a decir que la Comisión Europea no debe seguir intentando apropiarse de dichas competencias. Ya lo vimos con el test de proporcionalidad, cuando la propuesta hecha por la Comisión Europea fue rechazada por la Comisión de Empleo. La proporcionalidad de las regulaciones en las profesiones no puede ser revisada de antemano por la Comisión. Para eso existe el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que lo hace caso por caso en situaciones concretas y no con carácter general. Debemos quitarnos de la cabeza que la regulación de las profesiones es un asunto económico, de mercado. Es necesario que dichas normas sean proporcionadas y no discriminatorias, pero son los Estados miembros y el Tribunal de Justicia quienes tienen que velar por que así sea.